Stimate coleg, ați spus că este copilărește să interzicem anumite simboluri.

Dumneavoastră considerați că simbolurile naziste, fasciste, demonstrate de istorici, de specialiști, pot influența copiii, tinerii în a fi extremiști, în a ajunge la acte de violență? Credeți că aceste simboluri pot să influențeze copiii?